Domnule președinte, doamnă comisar, stimate coleg, vă înțeleg revolta pentru că, așa este, trebuie să înaintăm, să facem ceva concret. Întrebarea mea este și mă leg de ceea ce a prezentat președinția, că este necesar să punem accent pe educație, și educație nu numai pentru romi, educație și pentru partea cealaltă a populației, pentru că eu cred că o populație educată nu ar stigmatiza alt cetățean, alt vecin de lângă el. Nu credeți că ar trebui să investim mai mult în educație, și Comisia să se gândească la acest gen de educație? Pentru că am cazuri concrete în care, de fapt, neînțelegerea este de la lipsa de educație.